Ja, hvala za besedo, spoštovani predsednik vlade. Kot napovedano , vam bom postavil vprašanje o davčni reformi in o proračunu. Zdaj, kot veste, je proračun program vlade, prelit v številke. Ta proračun, ki ga sprejemamo zdaj, proračun za leti dva tisoč dvajset in enaindvajset, ki je brez dvoma najpomembnejši dokument, ki ga bo ta vlada sprejela in ta dokument bo določil kaj bo in česa ne bo ta vlada delala v glavnini svojega mandata naslednjih dveh letih. Kot veste, po koncu prenehanja, veljave tega proračuna imamo do volitev še eno leto, torej kar boste naredili, boste naredili zdaj. Kakorkoli, ko smo lani pisali koalicijski sporazum, je bilo v njem precej dobrih socialnih in razvojnih nastavkov za, spremembo kurza razvoja Slovenije v naslednjem desetletju, ki pa jih v proračunu ni. In niti ne v davčni reformi. Pa če grem po vrsti, kaj manjka? najprej, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je obljuba vaše vlade, obljuba prejšnje vlade, v Levici smo pripravili zakon, ampak tega ni ne v proračunu ne v davčni reformi. Dalje, stanovanja. Prav tako. Obljuba zadnjih nekaj vlad . V koalicijski pogodbi piše: "Nič cela štiri odstotka BDP sredstev, se prav sto osemdeset milijonov naj bi se v ta namen namenilo in zgradilo deset tisoč javnih najemnih stanovanj. Kaj v proračunu? Tri milijone sredstev za stanovanja. Tri milijone. Znanost in raziskovanje. Koalicijski pogodbi piše: en procent za znanost in raziskovanje do leta dva tisoč enaindvajset iz javnih sredstev. Kaj v proračunu? Za osemdeset odstotkov zgrešiti ta cilj. Upokojenci prav tako. Koalicijska pogodba obljubila večji prispevek za delodajalce, zato da se skoraj sto tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, povleče ven in jim nameni vsaj šesto trinajst evrov minimalne pokojnine. V proračunu tega ni. Niti v davčni reformi. Podnebna politika. Slovenija je zavezana, da bo do leta dva tisoč trideset za štirideset odstotkov zmanjšala svoj ogljični odtis. V proračunu ne vidimo, niti v davčni reformi nobene vizije, ki bi nas tja peljala. Kaj pa je v proračunu in v in v davčni reformi? Imamo razbremenitev, na katero sem vas opozarjal že marca , da je razvojno škodljiva in socialno. Sto sedemintrideset milijonov evrov luknje boste sprejeli ta teden, ki bo namenila povišico plač pet odstotkom najbolje plačanih v državi. Poslanci bomo dobili eno minimalno plačo na leto več, ministrski zbor bo dobil okrog osemsto do devetsto evrov na leto več, menedžerji tisoč evrov na leto več. In zato vas sprašujem, predsednik vlade, ob vseh mankih, ki jih ta proračun ima, zakaj je ravno ta davčna razbremenitev, to davčno darilo najbolje plačanim v državi, vaša prioriteta? Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.